virðulegi forseti ég vil fyrir hönd okkar alþingismanna þakka hæstvirtum forseta fyrir gott samstarf á haustþingi ekki síst vil ég þakka fyrir gott samstarf við okkur þingflokksformenn sú ánægjulega breyting hefur orðið á þinghaldinu síðustu ár að starfsáætlun þingsins hefur gengið eftir í öllum meginatriðum undir forustu forseta alþingis hafa nú verið stigin frekari skref í átt til þess að styrkja þinghaldið löggjafarstarfið og pólitískar umræður um þessi markmið öll eru allir alþingismenn sammála og ég er þess fullviss að þannig verði á málum haldið að allir hafi fullan sóma af og ekki hvað síst alþingi sjálft ég þakka forseta hlý orð í garð okkar alþingismanna og óska honum og fjölskyldu gleðilegra jóla og farsæls komandi árs þá vil ég færa starfsfólki alþingis fyrir góða aðstoð við okkur þingmenn og ánægjulegt samstarf á árinu og óska því gleðilegrar jólahátíðar ég bið háttvirta alþingismenn að taka undir góðar óskir til hæstvirts forseta og fjölskyldu hans og starfsfólks alþingis með því að rísa